Dobrý den, pane ministerský předsedo, paní ministryně, rád Vás vidím zase po několika týdnech, vzpomínám na naše setkání v Dublinu a přeji Vašemu předsednictví úspěch. Těším se na něj, věřím, že to bude předsednictví zdravě realistické, jak to tak většinou bývá u předsednictví těch menších evropských zemí. Líbí se mi, že jste zmínili ve svých prioritách mezinárodní obchod.

Bohužel někdy v tomto Parlamentu se právě obchodní politika stává tak trochu rukojmím politického soupeření, které do toho nepatří. Na to si asi budete muset zvyknout a doufám, že se Vám to podaří prorazit. Stejně tak se mi líbí, že jste zmínili ve svých prioritách důležitost transatlantických vztahů. To se tady bohužel často neslyší a fakt je, že za Obamovy administrativy se Spojené státy věnují trochu jiným oblastem světa, než je zrovna Evropa. Tak doufám, že i to se podaří s Vaší pomocí změnit. Pokud jde o budoucnost Evropy, bohužel tady existuje určitá fobie z jiných názorů, různí eurofederalisté odmítají slyšet alternativní vize Evropské unie. Já jsem přesvědčen, že ani to nebude Váš případ a že přispějete k plodnému dialogu v této věci.